Hvala lepa, seveda tudi mi poslanci SAB pozdravljamo predlog, ki je danes pred nami, Slovenci smo zelo ponosni na dosežke naših športnikov, se iz srca veselimo njihovih športnih dosežkov, smo takrat tako enotni kot le malo kdaj in všeč mi je, da se znotraj pristojnosti vlade in v konkretnem primeru ministrstva za infrastrukturo tudi naredijo določeni poskusi, da se, športnikom, ponosu nam Slovencem, zagotovi morda nekoliko lažje delo, se pravi, njihovo športno udejstvovanje s še olajšanim in brezplačnim prevozom na treninge in tudi domov, kadar to potrebujejo, prav tako seveda osebno in v imenu naše stranke zelo pozdravljam, možnost brezplačnega prevoza javnega prevoza medkrajevnega za upokojence, naša stranka je na tem področju, kot veste, zelo aktivna, si prizadevamo za izboljšanje položaja tako obstoječih upokojencev kot tistih, ki bodo upokojenci šele postali, in se zavedamo, da je za veliko število upokojencev, ki so v težki finančni situaciji, ki živijo res na robu revščine, lahko vsak evro pomemben, in če, se zamislimo neke situacije, ki se morda starejši ljudje, zato ker bi varčevali, pri svojih skromnih pokojninah ne bi odločali za to, da bi ne vem recimo obiskali svoje otroke ali vnuke, je lahko morda neki tak brezplačen prevoz, ki ga bomo zagotavljali med kraji zaenkrat, dobra in lepa spodbuda in lahko morda znatno prispeva k olajšanju njihovega finančnega položaja, seveda si v tej zvezi želim, da bi pobudi ministrice Bratušek in njenega ministrstva prisluhnile tudi občine, zlasti mestne občine, in da bi tudi one v okviru svojih zmožnosti in pristojnosti začele ta postopek, olajšanja brezplačnega prevoza prvič tistim, ki so v socialni stiski, drugič pa tistim, ki jih lahko, ki jim lahko taka olajšava na kakršenkoli način pomaga. Zame je pri tej zgodbi bolj kot ta socialna korekcija, ki je tukaj pravzaprav tudi ni, in se tudi strinjam, da je ni, pomembno to, kar hoče ministrica in ministrstvo narediti v smislu politike, transporta in javnega prevoza v naši državi, če po eni strani ministrstvo podpira izgradnjo velikih, infrastrukturnih projektov, kjer se zdaj končno stvari dogajajo, kjer bomo zdaj končno začeli graditi celo tretjo razvojno os, če bomo poslanci potrdili poroštveni zakon v torek, kjer bodo, se začeli resni premiki pri, drugem tiru, je to ena stvar, na drugi strani mora vzporedno potekati tudi to prizadevanje, da se čim bolj, spodbudi javni prevoz, vse raziskave, ravno zadnjič sem eno od njih zbrala v enem od medijev, kažejo, da se Slovenci v izjemno velikem številu, nadpovprečno velikem številu, poslužujemo osebnih avtomobilov kot sredstev za prevoz, v največjem številu se Slovenci povprečno, na kraj, iz kraja bivanja na kraj, kjer so službi ali tudi sicer, vozijo v osebnem avtomobilu in to v izrazito velikem številu sami, pri tem odstopamo od nekega povprečja držav Evropske unije, ki bi jim želeli biti podobni, in zato se nam zdijo meni osebno in tudi stranki SAB vsi koraki v izboljšanje javnega prometa ključni, ampak seveda razumeti moramo, ljudje se ne bodo odločili za javni promet samo zato, da bi razveselili državo, pri teh, ki bojo spodbujali, različni premisleki, zame eden najpomembnejših, in na to nas tudi mladi zadnje čase veliko opozarjajo, je ekološki vidik, ekološki vidik, v smislu prometa morda ne more rešiti našega planeta, lahko je pa to eden od pomembnih majhnih korakov k temu, da se zmanjša, izpust, teh nevarnih plinov in tudi segrevanje ozračja in vse to, kar pač neki promet pripelje za sabo, v tem primeru me je poleg celotnega planeta, skrbijo tudi posamezna mesta, v naši državi konkretno najbolj Ljubljana, kamor vemo, da prihaja izjemno veliko število dnevnih migrantov in to izjemno veliko število z osebnim avtomobilom. Druga stvar, pomembno pri pri javnem prevozu poleg tega ekološkega pomisleka je, seveda ali je ta prevoz posamezniku prijazen ustrezen in ali mu nudi neki standard, na katerega je navajen, da se bodo ljudje vozili v prastarih vlakih, ki se bodo pet ur, cijazili od Maribora do Ljubljane, verjetno ni mogoče pričakovati in zato v tem smislu pozdravljam seveda tudi pričakovanje, tudi, obljube ministrstva, da nas čakajo novi sodobni vlaki, ampak tudi, pričakujem da se bo ministrstvo še naprej prizadevalo tudi za to, da v okviru svojih pristojnosti seveda, ponudi te boljše povezave tistim, ki se za javni promet odločijo, se pravi, enotna vozovnica že gre v to smer, zdi se mi odlična ideja, da nekoga spodbudiš morda, da gre v Mariboru na, na vlak, če je iz Maribora in potuje v Ljubljano, v Ljubljani pa potem z enotno vozovnico naprej na avtobus, ali karkoli pač, ga zanima, tako da tukaj, absolutno vidim en kup plusov, prizadevanja ministrice in, ministrstva sem prepričana, se ne bodo končala pri tem enem segmentu, ampak mora priti do tega povezovanja prevozov, do tega, da bo, javni prevoz nudil tistim, ki ga bojo pa rabili, eno dodatno kvaliteto, možnost, da ne samo se v miru peljejo brez živčnosti, brez zastojev, brez nevarnosti nesreče, morda tudi možnost, da na javnem prevozu kaj naredijo na računalniku, da se pri na wifi prijavljeni in vse to, kar moderna družba pač od nas zahteva, in, vse to bomo še naprej podpirali, upam, da tudi koalicijski in, opozicijski poslanci, tako da ta amandma današnjih koalicijskih strank, da se upokojencem in invalidom brezplačni prevoz zagotovi samo kot prvi korak, pričakujem še tudi naslednje, in koliko poznam, našo predsednico ministrico Alenko Bratušek, sem prepričana, da bo, učinkovita in hitra pri teh nadaljnjih korakih in pri pri v svojih prizadevanjih, da se javni prevoz čimprej izboljša in da je morda nekega dne tudi brezplačen za vse nas, hvala.